Panie Przewodniczący! Po wieloletnim doświadczeniu kliniczno naukowo dydaktycznym w świecie, gdzie nie uznaje się prawdy absolutnej, wielkim problemem są sponsorowane badania naukowe. Jednak mimo wszystko obserwacje i niektóre doświadczenia od dawna dowodzą, że wbrew opinii Monsanto, glifosat jest słabo biodegradowalny,

W krótkim czasie po urodzeniu wstrzykiwane są szczepionki, w których znajdowano zawartość glifosatu.

Poza podejrzewanym nawet przez organa ONZ u działaniem rakotwórczym, udowodniony jest wpływ tego herbicydu obecnego od lat w glebie, w wodzie na powstawanie wad wrodzonych, uszkodzeń wątroby, nerek, zaburzeń płodności, alergii, zaburzeń hormonalnych co jest wystarczającym dowodem na to, żeby zebrać badania wiarygodne z nadrzędnym celem, jakim jest ochrona ludzkiego zdrowia i życia.